ce ne sont pas des réponses partielles qui sont apportées par la Commission, par le Parlement ou par le Conseil. Nous, nous traitons, Madame Zuber, chaque produit, chaque secteur, chaque acteur financier.

Si vous les mettez ensemble, comme ils sont ensemble dans ce tableau et que vous expliquez les choses à vos citoyens, vous devez avoir la preuve que nous traitons les suites et tirons les leçons de la crise financière, que nous faisons le travail.

Vous avez des raisons d'être fière du travail qui est fait par l'ensemble des parlementaires sur les propositions que nous faisons pour tirer les leçons de la crise et, finalement, faire ce que les citoyens attendent, c'est à dire remettre les marchés financiers, dont nous avons besoin Mme Goulard a eu raison de le dire au service de l'économie réelle plutôt qu'à leur propre service, comme on le leur a laissé faire pendant quinze ou vingt ans.

Ferber vous propose à partir de notre proposition.

Je veux dire mon intention de continuer à travailler à des mesures spécifiques pour l'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés financiers, avec des exceptions soigneusement calibrées, notamment, pour les investissements industriels. Je pense à ce que nous avons fait, par exemple, avec M.

C'est extrêmement important de se souvenir, d'ailleurs, que, pour la plupart des textes que je vous présente, je soutiens cette idée de clause de révision.

beaucoup plus vite que nous et beaucoup plus vite que la démocratie.

Goebbels l'a rappelé, des clauses de rendez vous pour vérifier, adapter et améliorer nos textes.

J'ai eu l'occasion de me prononcer sur ce que Mme Swinburne a rappelé, c'est à dire la financiarisation croissante des transactions sur les marchés agricoles par rapport aux marchés physiques.

Je n'ai pas la science infuse je fais un travail honnête, volontariste, généralement ambitieux.

Je veux dire que, sur beaucoup de textes, heureusement, le Parlement apporte des améliorations.

Je maintiens, Monsieur Goebbels, qu'il a une certaine utilité pour la formation des prix mais il doit être encadré et réglementé. On doit éviter certains abus. C'est précisément ce qu'ensemble nous allons proposer.

Donc il y avait besoin de ce principe de responsabilité et nous verrons avec la clause de révision, si cela suffit. En tout cas, en écho aux remarques que la présidente Sharon Bowles a faites, je veux rappeler que les propositions que vous vous apprêtez à approuver comme encadrement très strict des limites de positions et j'aimerais bien que tous les autres partenaires du G20, notamment les Américains, puissent confirmer leur détermination à faire la même chose sont confortées Mesdames et Messieurs, je vous donne cette information par le Comité international des régulateurs des marchés financiers, l'IOSCO, qui vient de dire dans un rapport qu'il fallait aller dans ce sens. Je voudrais répondre, Monsieur le Président, si vous me le permettez, à plusieurs de vos collègues, Olle Schmidt,

Nous avons cherché le bon équilibre. Il faut réglementer les rétrocessions et les interdire là où c'est nécessaire. Nous avons prévu, en effet, cette interdiction dans deux cas bien précis le conseil indépendant et la gestion de portefeuilles. Dans ces deux cas, être rémunéré par le fournisseur des produits vendus, je pense, est complètement irréconciliable avec la possibilité de fournir le service indépendant qu'attend l'investisseur. Je suis conscient, Mesdames et Messieurs, des changements qu'une telle interdiction peut entraîner dans certains marchés. C'est la raison pour laquelle la proposition de la Commission garde la possibilité pour les investisseurs d'avoir recours à un conseil non indépendant s'ils le souhaitent. Et, enfin, je voudrais rappeler que dans un autre texte, PRIPs, nous avons également et parallèlement renforcé et simplifié l'information qui est à la disposition

Je pense que le fait que nous ayons, avec la City, une place aussi importante pour les marchés financiers est une chance, pas seulement pour le Royaume Uni mais pour toute l'Europe, et je ne vois pas, Monsieur Helmer, en quoi le fait de renforcer la transparence et de promouvoir des marchés sains, comme la directive MIF veut le faire, pourrait être considéré comme une attaque contre Londres. Ou alors je ne comprends plus! J'ai toujours considéré et observé que les responsables de la City, les responsables du Trésor britannique soutenaient l'effort que nous conduisons ensemble pour le marché unique des services financiers, pour la transparence et pour la promotion de marchés sains. Et si ce n'est pas le cas, je souhaiterais, Monsieur Helmer, que vous puissiez le confirmer.

Et c'est cela que nous sommes en train de rétablir en tirant les leçons de la crise. Monsieur Martin, nous sommes effectivement en train de tirer les leçons de la crise et aussi de faire en sorte qu'on tienne compte de la volonté des citoyens qui ne veulent plus payer les coûts de l'arbitrage réglementaire et d'une certaine irresponsabilité. Au total, Mesdames et Messieurs les députés, nous avons besoin des marchés financiers je le redis après Mme Goulard nous avons besoin de marchés sécurisés, transparents et peut être dans les dernières lignes droites, Monsieur le rapporteur Markus Ferber, nous pourrons regarder si, dans le détail, nous avons bien fermé toutes les failles pour laisser le moins de chance possible à l'arbitrage réglementaire et être sûr dans tous les détails qu'il y a bien cette exigence de transparence, mais aussi de traçabilité. C'est l'objectif que nous avons recherché avec Werner Langen sur le texte EMIR et, enfin, je voudrais dire un mot de remerciement à Mme McCarthy pour le travail qu'elle a fait avec le rapport qui vient d'être voté sur une autre directive qui fait partie de cet ensemble sur les sanctions, y compris des sanctions criminelles ou pénales pour les abus de marché.

Nous voulons remettre les marchés financiers au service de l'économie réelle et dans tous les textes sur lesquels nous travaillons ensemble, MiFID aujourd'hui, capital requirements for solvency fonds de pension, nous devons avoir ce souci de l'économie réelle et des investissements de long terme.

Enfin, je voudrais dire que les remerciements que vous avez unanimement adressés à votre rapporteur, Markus Ferber, sont justifiés compte tenu de la complexité de ce texte, qui est une pièce maîtresse de cet agenda de régulation et, à vos remerciements, je voudrais ajouter les miens, en disant que nous sommes prêts à réussir la dernière ligne droite dans les prochaines semaines.